Starke politische rechtsstaatliche und wirtschaftliche Beziehungen über den Atlantik sind für uns Europäer von übergeordneter Wichtigkeit.

Dennoch dürfen auch die weiteren Staaten Nord und Südamerikas nicht außer Acht gelassen werden. Ich denke dabei an unsere strategischen Partner, an Lateinamerika und an den Karibischen Raum, aber auch an Kanada. Wenn wir von dieser westlichen Dimension der globalen Handelsbeziehungen sprechen, müssen wir doch unseren Blick auch auf den asiatisch pazifischen Raum richten. Die dort aufstrebenden Mächte werden vermehrt Schlüsselakteure. Zunächst regional, aber sehr schnell auch mit Auswirkungen auf weltweite politische und wirtschaftliche Entscheidungen.

Andererseits würde eine verstärkte europäisch amerikanische oder transatlantische Zusammenarbeit gegenüber Asien neue Möglichkeiten der Einflussnahme bieten, insbesondere für uns, insbesondere für die EU. Die transatlantische Partnerschaft muss vertieft werden, um auch zukünftig eine zentrale Rolle in einer zunehmend komplexeren Welt einzunehmen. Der sehr ambitionierte Bericht unseres Kollegen Millán Mon ist eine hervorragende Grundlage für weitere Debatten und weitere Aktivitäten.